Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ehrlich Hören wir eigentlich noch bei Nachrichten über Anschläge in Irak richtig zu? Oder sind sie für uns schon so alltäglich geworden wie der Wetterbericht? Das ist ja das Erschütternde, nämlich ihre Normalität.

Wir wären in diesem Haus gut beraten, aus den Ursachen der Gewalt Lehren zu ziehen, statt banale Verurteilungen zu produzieren. Unbedachte Militäreingriffe, wo auch immer, können Regionen so nachhaltig destabilisieren, dass ein vollkommenes Chaos ausbricht.